hæstvirtur forseti hús seyðfirðinga frá aldamótunum nítján hundruð á fyrri hluta síðustu aldar er mjög merkilegur seyðfirðingum hefur tekist ótrúlega vel að varðveita hann þrátt fyrir miklar sveiflur í atvinnulífinu alla síðustu öld aldamótahúsin setur mikinn svip á bæinn og er kjarninn í ásýnd hans og sjálfsmynd stór og reisuleg hús voru byggð bæði af einstaklingum og bæjarfélaginu athyglisvert af hve miklum stórhug seyðfirðingar byggðu skóla sjúkrahús rafveitu og fleiri merk hús á þeim tíma kaupmenn byggðu verslunarhús sem sum hver hafa verið varðveitt með miklum sóma einnig eru mjög mörg hús í eigu einstaklinga sem almennt hafa sinnt vel viðhaldi á þeim bærinn er því mikill spegill húsa arfs íslendinga og vilja seyðfirðingar sýna hann og viðhalda honum af reisn í verkefninu aldamótabærinn er einmitt gert ráð fyrir þessum húsaarfi sem grundvelli að nýrri atvinnusköpun á sviði menningar og ferðamála húsahótelið er til dæmis einn hluti þess verkefnis þar sem nokkur gömul hús hafa verið gerð upp með lúxushótelherbergjum innanborðs það sýnir á hversu skemmtilegan hátt er hægt að flytja anda liðins tíma inn í þjónustu við ferðamenn seyðisfjarðarkaupstaður hefur átt sum þeirra húsa sem byggð voru af hvað mestum stórhug

húsið hýsti ritsímann seyðisfjarðarkaupstaður eignaðist húsið þegar póstur og sími byggði yfir sig og réðst þá í mikið viðhald sem hafði gerð trassað þegar húsið var í eigu ríkisstofnunarinnar pósts og síma ríkisvaldið og stofnanir þess hafa staðið mjög misjafnlega að viðhaldi sinna húsa á seyðisfirði vil ég nefna að rarik hefur gert fjarðarselsvirkjun með miklum sóma og er þar nú lifandi safn sem ákaflega fróðlegt og skemmtilegt er að skoða húsið sem hýsir sýslumannsembættið á seyðisfirði

seyðisfirði í dag þar stóð fjármálaráðuneytið sig sérstaklega vel þá kemur að því húsi sem er umræðuefnið í dag hafnargata ellefu sem hefur gengið undir ýmsum nöfnum innréttingarnar í húsinu eru mun eldri heldur en húsið en þær komu úr verslun konráðs hjálmarssonar í mjóafirði og eru frá því um aldamótin nítján hundruð húsið hefur alltaf þjónað sem verslunarhúsnæði verslun átvr hefur verið í húsinu frá nítján hundruð fimmtíu og níu og hefur það þjónað sem verslun fyrir átvr frá þeim tíma þegar átvr ákvað að flytja verslun sína annað þá tók fjármálaráðuneytið sig til og lét gera úttekt á húsinu um það er fróðlegt að heyra frá fjármálaráðherra en það kom eins og þruma úr heiðskíru lofti tíunda desember síðastliðnum þegar verktakar úr reykjavík mættu til að rífa niður þær innréttingar og brjóta þar með húsfriðunarlög þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvernig standi á þessu og hef lagt fram fyrirspurnir á þingskjali um það efni